forseti íslands gerir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþings frá sextánda apríl tvö þúsund og níu eða síðar ef nauðsyn krefur gjört á bessastöðum sextánda apríl tvö þúsund og níu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla